la solidaridad inequívoca del Parlamento Europeo y de la Unión Europea, y tenemos que explicar lo que está sucediendo al Parlamento, a las instituciones comunitarias y al mundo, de primera mano. Y, además, señora Presidenta, tenemos que abrir nuestra puerta ante esa tragedia.